Ale czy nie uważa Pan, że dopóki on nie powstanie, dopóki takiego projektu i planu konkretnego nie przegadanego, nie pustego, pełnego hipokryzji dopóki go nie wypracujemy, powinniśmy rozważyć uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej i ewentualność readmisji imigrantów?